Egyetértek a Bizottság javaslatának azon elemével, amelynek értelmében a belföldi adatcserét is az irányelv hatálya alá vonná. Bár az uniós jog hatálya tekintetében lehetnek viták, az nem kérdés, hogy amennyiben bűncselekmények megelőzése érdekében történő adatfeldolgozásról, illetve a polgárok alapvető jogairól beszélünk, akkor a belföldi adatcserék kulcsfontosságúak. A napjainkra jellemző technikai fejlődés gyökeresen megváltoztatta a személyes adatok védelmét is. Egyre nagyobb mértékben teszünk közé adatokat magunkról a világhálón, azokat pedig soha nem látott mértékben tároljuk és használjuk. Természetesen szem előtt kell tartanunk a bűncselekmények megelőzése és felderítése szempontjából előnyös szabályozás megalkotását, a polgárok alapvető jogait illetően azonban szigorúaknak kell maradnunk. Meggyőződésem, hogy Európának élen kell járnia a világban a személyes adatok védelme terén, és remélem, hogy ez a szabályozás tükrözni fogja mindazt, amit Európa jelenleg gondol erről a kérdésről.